Aun así, queremos transmitirle que la solución pasa por que la Unión Europea abandone políticas de tipo injerencista, que utilice exclusivamente medios pacíficos y que los fondos de desarrollo no sean utilizados para fines militares. La Comisión Europea debe trabajar para empoderar a las clases populares, favoreciendo su acceso a los medios de producción, los recursos naturales, y garantizando la soberanía alimentaria. Creemos también que en Kenia hay que trabajar sin descanso para poner fin al acaparamiento de tierras y favorecer un reparto justo ―el 98,4 del campesinado solo dispone de un 11,7 de la tierra—, al igual que favorecer el acceso a las semillas y al agua para que sean las campesinas y los campesinos de Kenia quienes puedan alimentar a su pueblo. Creemos que es necesario favorecer, apoyar el acceso de la población al agua y a los servicios públicos, como la salud o la educación. Creemos también que la Unión Europea debe velar por garantizar la seguridad, la alimentación y unas condiciones de vida dignas para las personas refugiadas somalíes en el campamento Dadaab, que huyen de la violencia, la pobreza, la sequía y el hambre desde que la intervención militar de los Estados Unidos, hace más de veinte años, destrozó Somalia,